Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Heute ist der Tag, auf den wir schon seit Ihrer Ernennung zum Vizepräsidenten gewartet haben. Wir als Sozialdemokraten freuen uns ganz besonders, dass die Energieunion das Vorzeigeprojekt der EU Kommission ist und ganz oben auf der politischen Agenda steht. Herr Vizepräsident, das Konzept der Energieunion hat das Potenzial, sich zu einer europäischen Energiewende zu entwickeln. Und diese Chance müssen wir nutzen und dabei noch stärker als bisher auf die innenpolitischen Maßnahmen setzen.

Daher möchte ich noch einmal betonen Die Energieunion darf nicht auf eine Russland oder auf eine Gaspolitik reduziert werden. Es ist entscheidend, dass wir uns vor allem darauf konzentrieren, was wir innerhalb Europas, innerhalb der EU erreichen können.

Herr Vizepräsident, Sie haben keine einfache Aufgabe, aber Sie und Ihre Kollegen haben sich in der letzten Woche sehr engagiert gezeigt, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, danke.